Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Ich höre das natürlich mit großer Freude, dass die Kommission zum Beispiel den KMU Faktor nicht verändern will. Ich halte das für einen ganz wichtigen Beitrag dazu, dass kleine und mittlere Unternehmen auch weiterhin vollen Zugang zu Mittelstandskrediten haben und dass diese sich nicht für kleine und mittlere Unternehmen verteuern, ohne dass hier ein größeres Risiko ist. Auf der anderen Seite verfolgen wir natürlich schon sehr aufmerksam und mit großer Sorge die Diskussionen, die zurzeit in Basel stattfinden.

Wenn ich mir anschaue, wie die Amerikaner Vorgaben aus Basel nicht umsetzen, und mir auf der anderen Seite anschaue, wie wir Vorgaben aus Basel bis für die kleinste Bank irgendwo im ländlichen Bereich, irgendwo in der Europäischen Union umsetzen, dann stimmt da etwas nicht mehr. Und wenn ich sehe, dass gerade bei dem Kreditrisikostandardansatz die Europäische Union der große Verlierer ist, während die Amerikaner kaum davon betroffen sind, ja dann kann es natürlich nicht sein, dass wir das nur beobachten, sondern da erwarte ich hier ein starkes Engagement vonseiten der Kommission darauf hinzuwirken, dass dort, wo Risiken sind, diese auch benannt werden, dass wir aber dort, wo keine Risiken sind, insbesondere bei der Finanzierung von kleinen und mittleren Unternehmen, insbesondere dort, wo wir dezentrale Strukturen haben, insbesondere im Rahmen der Proportionalität wenn ich diesen Begriff auch wieder einmal verwenden darf keine Risiken erfinden dürfen, wo gar keine sind, sodass hier unsere Banken massiv unter Druck gesetzt werden und es am Ende durch eine falsche Übernahme dieser Vorschläge nicht zu einer Stabilisierung unseres Bankensektors, sondern zu einer Veränderung des Bankensektors kommt. Wenn sich etwas bewährt hat, dann müssen wir es nicht verändern, sondern dann muss man diejenigen, die in Basel darüber brüten, beeinflussen, dass es eben genau nicht so kommt.